Voorzitter, collega's, commissaris, vorige week presenteerde de heer Timmermans zijn Europese Green Deal. Daarin is de boerderij tot bord strategie opgenomen. Nu al zijn in de EU legbatterijen en diverse pesticiden verboden. Straks moeten onze boeren miljarden euro's gaan investeren om aan nog veel strengere en ook onnodige regels te voldoen. Maar via de Mercosur overeenkomst krijgen we straks ook eten op ons bord vanuit landen waar die regels niet gelden. Totaal tegenstrijdig. Het Mercosur verdrag is een auto's voor koeien strategie waarbij een aantal autoproducerende EU landen baat heeft. Maar tegelijkertijd worden alle boeren in de lidstaten, ook in Nederland, geraakt door oneerlijke concurrentie.

We moeten dit inconsistente beleid echt herzien.